Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, quelle tirade, Madame Le Pen!

Vous en êtes là, Madame Le Pen, mais dans l'histoire, si je puis me permettre, c'est vous, ce soir, Tartuffe. Mes chers collègues, on peut bien sûr être critique sur tout mais il faut des arguments. Est ce bien le rôle des parlementaires ici présents de mélanger des arguments crédibles avec des théories du complot ou des idéologies? Ce débat ce soir intervient comme d'habitude trop tôt. Certains répètent les positions envoyées par des lobbyistes en propageant des discours alarmistes. Oui, il s'agit d'un accord historique, avec un pays occidental partenaire et ami. Oui, nous devons être vigilants quant au respect du mandat confié à la Commission européenne. Et oui, certaines lignes rouges ne doivent pas être franchies. Mais, plus que tout, nous devons expliquer. Dire que nous serons soumis au Canada puis aux États Unis parce que ça va venir c'est de la caricature. Il est intéressant de voir également que les premiers à dire que nous sommes soumis, dès lors que l'on signe un accord de libre échange, sont les premiers à défendre la politique commerciale agressive de la Russie contre l'Union européenne. Le plus regrettable autour de ces débats sur les accords de libre échange en général, c'est que soit vous êtes considéré comme le défenseur de la démocratie dès lors que vous criez au complot, soit vous êtes un monstre qui veut ruiner l'économie européenne dès lors que vous cherchez à être positif. Et la Commission européenne, comme trop souvent, arrive trop tard avec des arguments techniques face à une population qui a besoin d'arguments concrets. Une population qui a besoin de comprendre que les petites et moyennes entreprises peuvent également profiter de ces accords et ouvrir de nouveaux marchés que nos entreprises auront un accès équitable aux marchés publics au Canada. Or, comme on le voit, certains ici ont déjà installé la guillotine. Ils n'attendent que le couperet d'un non final du Parlement pour achever tout espoir d'avancées. Alors, pour éviter cela, Monsieur le Commissaire, comment pouvez vous nous garantir que l'accord de libre échange sera respecté? Quels sont les moyens mis en œuvre sur le suivi de cet accord?